Herr Kommissar, ich möchte Sie gar nicht persönlich angreifen, aber ich kann nicht anders. Wenn Sie Ihre Rede im September hier gehalten hätten, hätte ich gesagt schwache Rede, Herr Kommissar. Aber uns im November zu erzählen, wir müssen sofort etwas tun mir fehlen die Worte, Ihnen zu antworten. Es geht doch nicht darum, dass Sie uns hier heute aufzählen, wieviel Geld Sie ausgegeben haben.

Das wollen wir wissen nicht, wieviel Geld die Kommission ausgegeben hat. Das weiß ich wohl, dass das eine Menge ist.

Deshalb, Herr Kommissar, möchte ich Ihnen heute schon sagen Im nächsten Jahr wird wahrscheinlich im Dezember Winter sein. Vielleicht reden wir im August, September darüber, welche Schularbeiten Sie bis dahin endlich gemacht an haben.